Dzisiaj po raz kolejny dyskutujemy o naszych relacjach z Rosją w kontekście nowej umowy, która powinna stworzyć nowe ramy tych stosunków, bardzo wszechstronne ramy polityczne i gospodarcze.

w którym roku się znajdujemy?

Otóż sytuacja jest taka, że musimy wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego, co wydarzyło się w naszych relacjach, musimy zrozumieć, że dobra i skuteczna polityka wymaga zmiany. Otóż nie możemy kontynuować tego, co przyniosło bankructwo.

Potrzebna jest polityka nowa, realistyczna, oparta na wzajemnych interesach, ale także na uznaniu tego, co mówi prezydent Putin wprost, że nasze interesy w wielu przypadkach są sprzeczne.